Noch vor wenigen Jahrzehnten galt in weiten Teilen Europas Der Einzelne ist nichts, der Staat ist alles. Der Bürger war nichts anderes als ein rechtloser Untertan der staatlichen Institutionen.

Bürger können ihre staatsbürgerlichen Rechte nicht wahrnehmen, können sich nicht politisch einmischen, ihren Willen äußern, ohne dass sie diesen Zugang in ausreichendem Maße haben. Das heißt auch, dass die Institutionen begreifen müssen Sie sind nicht Vorgesetzte der Bürger, sondern sie sind Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. Wobei ich gerne zugebe das ist an Vizepräsident Šefčovič und auch an andere gerichtet, die das gesagt haben Nicht jedes Husten muss transparent gemacht werden. Es gibt auch Vorgänge, bei denen die Vertraulichkeit berechtigt ist. Aber das kann man nicht einfach behaupten. Man kann nicht einfach klassifizieren vertraulich, sondern dafür braucht es ein sauberes Verfahren. Im Streitfall, wenn dies angezweifelt wird, muss man das vor Gericht entscheiden können. Das ist einer modernen, demokratischen Gesellschaft und einer rechtsstaatlichen Verfahrensweise angemessen. Wir haben eine Entwicklung, dass immer öfter Lobbyinteressen, Firmeninteressen direkt Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen.